forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleira og lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum með frumvarpi þessu er lögð til tímabundin heimild til að endurgreiða virðisaukaskatt og vörugjald af notuðum ökutækjum sem eru afskráð og flutt úr landi fram til fyrsta apríl tvö þúsund og níu verulega hefur dregið úr sölu nýrra og notaðra ökutækja hérlendis á síðustu mánuðum og nú er svo komið að verulegur fjöldi ónotaðra ökutækja hefur safnast upp frumvarpi þessu er því ætlað að greiða fyrir sölu notaðra ökutækja úr landi sem auka mun gjaldeyristekjur inn í landið til skemmri tíma endurgreiðslan tekur mið af þeirri fjárhæð sem greidd var í vörugjöld og virðisaukaskatt við innflutning ökutækisins að teknu tilliti til aldurs þess þannig lækkar viðmiðunarfjárhæð endurgreiðslu um tvö prósent fyrir hvern byrjaðan mánuð fyrstu tólf mánuðina eftir skráningu ökutækisins og eins og hálft prósent fyrir hvern mánuð eftir það af því eru ökutæki sem eru með lengri skráningartíma en fimm ár ekki endurgreiðsluhæf samkvæmt frumvarpinu hafa eigendur ökutækja sem notið hafa innskattsréttar af ökutækjum sínum ekki rétt til endurgreiðslu virðisaukaskatts í frumvarpinu er einnig lagt til að tollstjórum verði veitt heimild til gjaldtöku vegna eftirlits með ökutækjum sem flutt eru úr landi en tollstjórinn í reykjavík mun annast endurgreiðslurnar gera má ráð fyrir að breytingin kunni að kosta ríkissjóð eins og hálft til tveggja milljarða króna í beinum endurgreiðslum en á móti vega óbein áhrif aukinnar veltu og veltuskatta af þeim gjaldeyri sem fæst fyrir ökutækjaútflutninginn áætlað er að allt að fimm þúsund ökutæki verði flutt úr landi á næstu mánuðum herra